nationalité européenne que les autorités érythréennes refusent de lui reconnaître.

sans procès, dans des conditions particulièrement inhumaines qui ont déjà coûté la vie à tant de personnes.

Si j'étais croyante, je dirais que nous n'avons qu'à espérer un miracle. Je ne le suis pas, alors j'en appelle juste à notre solidarité collective et je sais, Madame la Commissaire, que vous connaissez particulièrement bien ce dossier et que nous pouvons compter sur vous.